We willen geen gezondheidszorg met twee snelheden.

En, mijnheer de commissaris, u heeft gelijk als u zegt dat we meer moeten inzetten op preventie, maar we weten allemaal dat een gezonde levensstijl en gezonde voeding nog steeds de duurdere way of life zijn. Inzetten op de patiënt en deze centraal plaatsen betekent ook dat we, naast de terechte aandacht voor zeer jonge kinderen, ook de AYA's niet mogen vergeten, de groep van jongeren en jongvolwassenen die geconfronteerd worden met kanker.

Dit zijn de Europese waarden die ik wil verdedigen solidariteit, verdraagzaamheid en betrouwbaarheid voor diegenen die op de pechstrook van het leven staan.